Voorzitter, het is niet de eerste keer dat we over Moria spreken, maar het moet wel de laatste keer zijn. Slechte voorzieningen in overbevolkte kampen, het is een schande voor Europa.

Asielzoekers die door de brand getroffen zijn, moeten snel geholpen worden en de Griekse regering moet daarbij op onze steun kunnen rekenen.

Samenwerken met andere landen om te voorkomen dat mensen zonder perspectief op asiel levensgevaarlijke tochten op gammele bootjes ondernemen. Efficiënte en rechtvaardige procedures aan onze grenzen om snel vast te stellen of iemand daadwerkelijk vlucht voor oorlog.

Daar moeten we veel meer aan doen, maar tegelijkertijd moeten we er ook echt voor zorgen dat we eindelijk een systeem krijgen waarbij mensen die geen asiel ontvangen ook daadwerkelijk terugkeren naar het land van herkomst. Het draagvlak in onze samenleving voor de opvang van kwetsbare vluchtelingen is groot, dat hebben we in de nasleep van de brand op Moria gezien en daar mogen we trots op zijn.